Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Berichterstatterin Danuta Hübner, die einen hervorragenden Bericht vorgelegt hat, in dem insbesondere der Finger dort in die Wunde gelegt wird, wo wir schon sehr stark aufpassen müssen.

Da ist insbesondere die Frage der Bankenrekapitalisierung, die einen sehr großen Raum einnimmt. Da ist die Frage der Änderung des ESM Vertrags, der in einer anderen Konstellation geschaffen wurde, und insbesondere die Frage der Übertragung von nicht abgerufenen Mitteln aus dem EFSM, der ja auslaufen wird.

Also grundsätzlich geht der Bericht in die richtige Richtung, die EVP Fraktion wird auch zustimmen, aber für die CDU CSU Kollegen darf ich ankündigen, dass wir uns enthalten werden.